Hvala za besedo. Zdaj, od energetike mislim, da smo že kar nekaj rekli, pa mislim, da še bomo v prihodnosti dosti kaj več povedali. Da je tisto, bi rekel, dober razpored, bi rekel, energetskih virov oziroma napajanja našega omrežja. Enkrat bi rekel iz hidro virov, enkrat iz termo, enkrat iz jedrske, se bo pač nekje v prihodnosti mogel priviti v, bi rekel, v malo večji delež OVE-ja. Zdaj, kako bomo in na kak način bomo do teh OVE-jev prišli, to, mislim, da bo debata še tekom leta pa kaj več, ampak če se obrnemo samo ta dvanajsti člen, ki ga pač predlog vlade, ko je. Zdaj mi vemo, da je treba zagotavljati, bi rekel, energijo v omrežju, ker vsakega uporabnika na koncu zanima, koliko je položnica na koncu meseca in pa da ima energijo vedno na voljo. Zdaj, od kod pride, pride to iz, včasih iz vodnega vira, v, s fotovoltaike ali pa jedrske, pač to dejansko veliko teh končnih uporabnikov ne zanima. Zdaj, vemo, da da sistem, bi rekel, deluje nemoteno, zanesljivo. So potrebne neke sistemske storitve. Te storitve tudi mora nekdo zagotavljati. Zdaj, če imamo srečo, da jih lahko zagotavljamo v sami državi, je to, bi rekel, najcenejše, če pa nimamo teh virov, pa jih moramo tudi kupiti mogoče na trgu zunaj, kar pa predstavlja včasih, bi rekel, kar v finančni strošek. Mislim predvsem, bi rekel, terciarno rezervo. Vemo, da te rezerva v Sloveniji ni zadostna, je, kolikor je imamo, ampak v celoti je pa ne zadostuje. Zdaj največ je bilo polemik primarne regulacije. Zdaj, primarna regulacija to, bi rekel, je, kar, bi rekel, en - navzven se sliši pa to nekaj ni neka velika zadeva, ampak tisti, ki malo poznamo delovanje, bi rekel, teh energetskih sistemov, to vemo, da to tako kot bi ti, ko voziš avto, nenehno spreminjal gas, pa "šaltal". Se pravi, ti to neke zadeve ti, spreminjaš, zadeve se trošijo in jih je treba tudi vzdrževati. Zdaj, tisti, ko te sistemske storitve nudi, ima dejansko tudi strošek, ki pa mu ga do sedaj dejansko nobeden ni priznal oziroma ni imel plačanega. In glede na to, da se pač tudi energetika, je izpostavljena, bi rekel, nekim tržnim razmeram pa delovanjem, pride na koncu, da treba, ker se zahteva, da je treba stroške vzdrževanja, zniževati, je mogoče to, da se te sistemske storitve oziroma predvsem ta primarna regulacija, da se to enkrat reši, da se to dejansko ponudniku, ki bo to nudil, prizna nekaj neka sredstva, da to, bi rekel, neki razvoj oziroma pogled v pravo smer. Namreč nekdo, ki ki nekaj nudi, je tudi pošteno, za to dobi neke neko plačilo. Seveda pa mora biti to plačilo iz nekega vira, ne da se na koncu prelivali na, bi rekel, na končnega uporabnika. Zato menim, da je amandma je nekje, je ustrezen in da v naši poslanski skupini temu amandmaju ne bomo nasprotovali. Hvala.